Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, poslanci! Dovolite mi, da imenu kolega Igorja Antaverja in državnega sveta na kratko še enkrat orišem, zakaj smo pravzaprav v državnem svetu želeli, predlagati zakon spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Namreč slovenske pravne fizične osebe, ki imajo sedež v Sloveniji in ki so v Sloveniji registrirani za opravljanje dejavnosti ter želijo v drugi državi članici Evropske unije opravljati dejavnost, so skupaj, harmonizirano na ravni Evropske unije in dokazujejo, da ta obrazec Aena izpolnjuje vse pogoje v skladu s predpisi Evropske unije. Težava pa je v tem, da je pri nas zakonsko določilo, da imamo, da ima zato za zdravstveno zavarovanje pet delovnih dni možnost, da potrdi to, ta obrazec. In teh pet delovnih dni je včasih predolga doba za tiste, ki morajo na hitro postoriti nekaj v tujini, predvsem to storitvene dejavnosti, kot so montaže, kot so popravila na terevu terenu, prevoz in podobno. Menimo, da bi lahko z, optimalizacijo trenutnega sistema informacijskega naredili tudi ta korak, da bi se vse potrebne podatke zbiralo na enem mestu, kar pa je mimo tega so pa te pogodbe, ki jih je potrebno kot dopolnilo dati za pregled v, zavod za zdravstveno zavarovanje. Tam to pregledujejo sodelavci zavoda, včasih so te pogodbe tudi v tujem jeziku, katerega pač ti sodelavci mogoče niti ne znajo, in so zato postopki, tega, odobravanja veliko daljši. Ne gre tukaj, da bi. Razumemo, da je lahko potreba po tem, da bo kakšna zloraba, ampak tudi v v v, mnenju vlade je bilo, da je bilo teh zlorab približno tri tisoč do sedaj, to je tudi številka, ki se potegne iz dveh različnih, podatkovnih baz, tako da se tudi nekatere številke podvajajo, dejstvo pa je, da je teh tri tisoč približno tri tisoč manj kot deset procentov vseh pogodb, ki se delajo, in verjamejo, verjamemo za, da za te kršitelje obstajajo pač, drugi mehanizmi, da se jih nekako kaznuje, če delajo v slabo delavcem. Menimo, da bi ravno s to pohitritvijo, naših, tega, izdajanja obrazca Aena naredili lahko boljše okolje za številne delavce, ki tudi čakajo na napotitev dela v tujini. Ob tem bi rad povedal, da menimo, da bi počasi morali tudi zakone pisati za tiste, ki so dobri, ne pa v tem smislu, da pišemo zakone, da varujemo zato, ker je nekaj kršiteljev in teh kršiteljev ne kaznujemo, ampak cel sistem obrnemo zato, da bi bilo čim manj kršitev. Se pravi, cilj predloga zakona je torej v celoti informatizirati in avtomatizirati izdajo potrdila Aena preko Evem in s tem skrajšati čas in oddajo popolne vloge do izdaje potrdila Aena za subjekte, ki redno izpolnjujejo vse zakonske določene obveznosti, ne glede na to, ali je bila vloga vložena v poslovnem času zavoda za socialno, zavarovanje ali izven njega, pri čemer predlog zakona še vedno sledi cilju, da delavec v času dela na območju druge države Evropske unije ostane vključen v obvezno zavarovanje Republike Slovenije. Ob tem bi seveda prosil, da glede na tudi to se upošteva tudi mnenje državnega sveta in se ta zakon podpre, še enkrat pravim, gledamo na to, da bi ta zakon pohitril postopke, da bi več podjetij lahko hitreje opravljalo svoja naročila, ki jih imajo v tujini, in tudi več delavcev bi lahko napotili na delo, kjer bi pač lahko izboljšali tudi svoj socialni status. Hvala lepa.